Ich darf besonders ich möchte das nicht am Schluss machen, sondern jetzt meinen Kollegen Schattenberichterstattern danken, dass wir so hervorragend zusammengearbeitet haben. Ich darf der Kommission und natürlich dem Sekretariat danken für die hervorragende Zusammenarbeit.

Wir können mit Stolz sagen, dass wir jetzt eine Verordnung haben, die eine Verbesserung der jetzigen alten Verordnung darstellt und vor allem das ist ganz wichtig das Vertrauen der Verbraucher, aber auch der Bauern in den Ökosektor stärkt.

Lassen Sie mich auch kurz auf einige Punkte eingehen, die ganz wesentliche Neuerungen sind.

Das wird auch das Vertrauen der Verbraucher in Importe stärken. Aber wir haben auch genügend Spielraum gelassen für Importe des Globalen Südens, damit wir da jetzt nicht den Markt dicht machen. Wir haben aber auch und das muss man sagen in dem Bereich die Wettbewerbssituation europäischer Landwirte gestärkt. Wir haben insgesamt die Kontrollen gestärkt, wir haben die prozessorientierte Kontrolle in den Vordergrund gestellt, und die jährliche Kontrolle ist nach wie vor Standard in dieser Verordnung.

Und wir haben Vereinfachungen hinbekommen die Gruppenzertifizierung das dient vor allem kleineren Betrieben und kleineren Händlern, auch in Europa. Wir haben das Prinzip bodengebundene Landwirtschaft in dieser Verordnung verankert mit nur wenigen Ausnahmen in nordischen Ländern, in den Gewächshäusern.

Und wir haben das Bemühen fortgesetzt, tatsächlich auch beim Saatgut Verbesserungen hinzubekommen, damit wir in Zukunft in allen europäischen Ländern auch ökologisches Saatgut, aber langfristig auch ökologische Tiere für den Bereich haben. Die erste Grundlage dafür sind Datenbanken in allen Mitgliedstaaten, nicht nur in einigen. Das Ziel wird sein, dass es am Ende tatsächlich in allen Mitgliedstaaten denselben Standard gibt. Aber wir haben auch versucht, im Biosektor in der Zucht andere Maßstäbe zu setzen, nämlich dass wir ein eigenes Recht entwickeln.

Das ist ein ganz wesentlicher Vorteil für die zukünftige Regulierung.

Deshalb ist die Kommission aufgefordert, in den nächsten Jahren einen Bericht vorzulegen, um die Situation bei Verunreinigungen erst mal zu klären Wo kommen sie her, wer verursacht sie? Wir haben den Sektor aufgefordert, seine Vorsorgemaßnahmen zu stärken.